Ka mina hääletasin selle raporti poolt, sest teema on väga oluline.

Me ei saa tegevusetult pealt vaadata, kui igal aastal langeb Euroopa koolidest välja vähemalt kuus miljonit õpilast.

See tähendab tulevaste või tuleviku eluvaadete nurjumist.

Me ei ole nii rikkad, et võime antud teema käsitlemist tulevikku lükata. Kõik lapsed peavad saama hariduse, mis annab neile tänapäeva maailmas õiglased võimalused. Meie noored peavad olema konkurentsivõimelised ja mitte ainult konkurentsivõimelised hariduspoliitika peab aitama kaasa isikusse väljakujunemisele.